Ich glaube, dass auch die Ankündigung der Frau Kommissarin wichtig war, dass man gegen jene Länder vorgehen wird, die bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie säumig sind.